Program Łącząc Europę jest jednym z elementów rozsądnego i mądrego inwestowania środków europejskich. Ale potrzebna jest strategia wyrażona właśnie w tych transeuropejskich korytarzach transportowych. To jest wielka szansa i nadzieja dla wielu regionów, regionów zdegradowanych, aby łączyć Północ z Południem, Wschód z Zachodem, łączyć porty morskie.

Uważam, że to jest bardzo dobra strategia, uważam, że do tej strategii trzeba dodatkowo zaprosić dzięki instrumentom Łącząc Europę także rządy, które muszą do tych sieci włożyć własne środki inwestycyjne. Uważam, że dzięki temu będziemy jeszcze bardziej mobilni, ale dzięki temu tak naprawdę spowodujemy, że Europa będzie jeszcze bardziej konkurencyjna.